Paní předsedající, já se musím přiznat, že jsem vždycky nervózní, když se tady v Evropském parlamentu začne mluvit na téma Izrael, protože málokdy z toho vyjde něco objektivního a vyváženého. Já si myslím, že bychom měli především uvažovat v intencích toho, co je důležité pro Evropu a co přinese výhodu jejím občanům. Měli bychom umět číst geopolitickou mapu, uvědomit si, že Izrael je důležitým regionálním partnerem, možná tím nejdůležitějším pro Evropskou unii, zejména v bezpečnostní oblasti. Když tak často hovoříme o evropských hodnotách, tak bychom měli umět uznat, že Izrael z hlediska všech možných parametrů je evropská země, je to parlamentní demokracie, je to země, kde vládne právo, a je to prostě evropská země, přestože neleží na evropském kontinentu, takže bychom jí měli prokazovat zásadní solidaritu. V neposlední řadě v situaci rostoucího antisemitismu v mnoha evropských zemích je jakékoliv symbolické podrývání pozice Izraele jenom nahrávání těm antisemitským náladám. Takže já bych volal po daleko vyváženějším přístupu Evropské unie a myslím, že máme být s Izraelem solidární.